Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je salue la proposition de la Commission, qui répond à une exigence d'efficacité, de responsabilité et de crédibilité. La mise en place d'un système européen intégré de gestion des frontières est une évidence que nous avons trop longtemps remise au lendemain. Aujourd'hui, je voudrais poser deux séries de questions. Une première série concernant le fonctionnement à proprement parler.

Combien de temps faudra t il pour déployer une équipe en cas d'urgence?

Comment sera assurée la coordination quant aux analyses de risques produites par Frontex et quant au mandat de Frontex en matière de coopération?